Exprim aprecierea mea deosebită față de liderii politici care au luat decizii grele, dar necesare. De asemenea, doresc să mulțumesc președintelui Rompuy, președintelui Barroso, domnului comisar Ohli Rehn și să nu l uităm pe domnul președinte al Bancii Europene Centrale, domnul Trichet, care a avut, de asemenea, o contribuție importantă în soluționarea problemelor ridicate de criză. A existat o mare nerăbdare față de aceste decizii pentru că nu a fost ușor să lămurești creditorii că au o responsabilitate la fel de mare pentru țările îndatorate.